Seit rund 15 Jahren werden die sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit den AKP-Staaten verhandelt, und es ist bis heute umstritten, ob die AKP-Länder wirklich von diesen Abkommen profitieren werden. Ganz neu ist die Diskussion jetzt über die Zitrusfrüchte, und es ist, glaube ich, schon hinreichend gesagt worden, dass da die Ängste wirklich unbegründet sind und man das darüber nicht machen kann. Aber in der Tat ist eine Frage Bedroht die Ausdehnung des Freihandels nicht junge Industrien in den afrikanischen Staaten, und führt der Wegfall der Zölle nicht zu einer Schwächung der afrikanischen Staaten? Aber man muss auch sehen, dass die Diskussion darüber häufig sehr pauschal geführt wird, und man darf nicht alle afrikanischen Regionen in einen Topf werfen. Man darf auch nicht die verschiedenen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen in einen Topf werfen. Und wenn man das Abkommen für das südliche Afrika sieht, dann, glaube ich, sind die meisten Punkte adressiert. Das Abkommen enthält ein Nachhaltigkeitskapitel. Es enthält Bezüge zum Cotonou-Abkommen, die auch dann gelten, wenn das Cotonou-Abkommen im Jahr 2020 ausläuft. Es enthält die Verpflichtung, Handel mit Entwicklungszusammenarbeit zu verbinden. Die Handelsliberalisierung ist asymmetrisch. Sollte es Nachteile für Wirtschaften oder Industrien, Branchen oder auch die Landwirtschaft im südlichen Afrika geben, besteht die Möglichkeit, umfassende Handelsschutzinstrumente einzusetzen.

Ob diese Potenziale realisiert werden, hängt natürlich davon ab, wie das Abkommen umgesetzt wird.

Und wir sollten, glaube ich, als Europäisches Parlament auch zur Kenntnis nehmen, dass die südafrikanischen Staaten in dem Abkommen ebenfalls eine positive Chance für ihre Entwicklung sehen. Deswegen haben nämlich die Regierungen und die Parlamente auch zugestimmt, und zwar auch die der Staaten, die längere Zeit diese Abkommen sehr kritisch begleitet haben.